Signor Presidente, è stato molto istruttivo ascoltarvi.

È stato anche molto interessante e porterò a casa alcune riflessioni. La prima è che l'Italia non ha paura dei giudizi, però io ho un po' paura di alcuni pregiudizi, alcuni pregiudizi che sono stati espressi anche in questa sala. Per esempio, domando come si possa pensare che la posizione italiana sull'ambiente è quella che è stata descritta da una blu card e poi dal capogruppo dei Verdi. Mi domando come si possa immaginare, ad esempio, che sul tema dell'energia non ci sia un'attenzione, quando noi a Roma abbiamo ospitato il G7 sull'energia su iniziativa italiana. E sono molto d'accordo con alcune delle riflessioni fatte sul tema delle interconnessioni, soprattutto dalla Spagna e Francia e tutto il tema del rapporto sull'energia non più soltanto a est o ovest, ma nord sud. Ci sarà modo, durante il semestre, di discutere nel merito di lavoro. Spero anche di Servizio civile, visto che non se n'è riparlato, e nemmeno dei grandi riferimenti ideali che abbiamo cercato di portare alla vostra attenzione. Dico all'onorevole Steven Woolfe, che non è presente e che è intervenuto parlando di valori occidentali, che non è una mia espressione ma sta nel comunicato di rivendicazione di Boko Haram. Spero che abbia chiara la differenza tra la nostra posizione e quella di Boko Haram e credo anche che si possa voltare le spalle all'inno, ma non si possa voltare le spalle ai problemi reali di questo continente. Ma vorrei chiudere semplicemente ringraziando per tutti gli interventi, in particolar modo, come sempre, non soltanto del mio gruppo politico, ma è sempre un piacere ascoltare tanti di voi Verhofstadt su tutti. Lo ascolto fin da quando, da giovane cittadino condividevo la sua grande ansia europea, che è anche la mia. Sono però molto colpito lo dico e mi dispiace parlare in sua assenza dall'intervento del capogruppo del PPE, al quale probabilmente sfugge che una parte dei suoi deputati appoggia il mio governo, ma questo non è importante dirlo adesso qui. Sono sorpreso perché non ho capito se egli ha parlato in quest'Aula a nome del suo gruppo politico, nel qual caso vedo qualche amico, ancorché di opinioni diverse non dubito che il suo gruppo politico avrà negli anni scorsi spiegato ai propri aderenti tutte le brillanti riflessioni fatte sul debito e sulla politica economica dell'Italia, avendo il suo gruppo politico guidato il nostro Paese per lunghi anni e sono certo che a Weber glielo avrà spiegato. Così come sono certo che gli sarà stato risposto. Se invece, caro Presidente, il capogruppo Weber parlava a nome della Germania, vorrei segnalare a lei, che conosce molto meglio di me, per la sua esperienza e per la sua appartenenza, che proprio in questa sala, durante la scorsa presidenza dell'Italia alla guida del Semestre europeo, ci fu un Paese a cui non fu concessa la flessibilità bensì fu concesso di violare i limiti. Quel paese era la Germania, con il processo di riforme che ha consentito alla Germania oggi di essere un Paese che cresce. Allora voglio dirlo con molta franchezza se si viene a discutere nel merito, noi caro Presidente Tajani, saremo felici di fare del nostro Semestre europeo una grande occasione di discussione, di riflessione, di confronto. Ma se si immagina di brandire l'arma del pregiudizio, senza conoscere, ad esempio, che, se è vero che l'Italia ha un debito pubblico molto alto, essa ha però una ricchezza pubblica e privata che è quattro volte quella del debito pubblico. Evidentemente c'è un problema che riguarda il nostro Paese per il quale noi non parliamo di compiti da fare a casa, ma parliamo di riforme che abbiamo condiviso con i nostri cittadini. L'atteggiamento di chi immagina di essere qui a fare la morale agli altri, senza aver ascoltato il discorso ma parlando di altro, è un atteggiamento che io credo sia un atteggiamento da respingere al mittente. Mi spiace dunque avere in assenza del capogruppo del PPE, il quale avrà avuto sicuramente impegni più importanti, dovuto rispondergli nel merito per dirgli che questo è un Paese è un grande Paese che ha dalla sua parte non soltanto la storia, ma il futuro, e che se qualcuno immagina di venire a fare le lezioni agli altri ha sbagliato posto. Questo è il luogo della democrazia e lasciatemi chiudere, di conseguenza, con un riferimento alla crisi finanziaria, non l'ultima, la prima. Sa dove è stata, Presidente? Lei lo sa meglio di me è stata a Firenze la prima crisi finanziaria. E io mi onoro di essere l'ormai ex sindaco di una delle città più belle del mondo. Bene, in quel periodo, a causa della crisi finanziaria, le famiglie proprietarie delle banche pagarono gli Stati per salvare gli Stati le famiglie fallirono, gli Stati furono salvati. Esattamente il contrario di quello che è accaduto con il Fondo salva Stati cui l'Italia ha contribuito, dove noi abbiamo invece salvato, comprensibilmente, non soltanto i Paesi, abbiamo salvato anche alcuni istituti di credito di importanti Paesi che avevano con scarsa lungimiranza investito in quei Paesi, in quelle banche, in quei titoli di Stato. Bene io vorrei ricordare la crisi finanziaria di Firenze non per dire che allora successe il contrario di quello che è accaduto oggi, ma per trarre una lezione positiva da quella crisi finanziaria nacque il Rinascimento. Da quella crisi finanziaria si trasse una lezione e la grande lezione fu che educare al bello, educare all'insegnamento, educare nella scuola, nelle allora università, educare ai valori dell'uomo e della donna, era la chiave per tirare fuori una città in quel caso un Paese, un'Europa adesso dalle difficoltà. Allora, lo dico da ex sindaco di Firenze e lo dico da Presidente del Consiglio dei Ministri italiano noi non abbiamo paura di guardare in faccia alla crisi, perché sappiamo che l'orgoglio e il coraggio che abbiamo con noi sarà sufficiente per cambiare l'Italia. Ma non sono l'Italia e la Francia a chiedere diverse regole del gioco. A noi vanno bene le regole del gioco. Siamo tutti insieme a dire che soltanto investendo sulla crescita garantiremo ai nostri figli un futuro di prosperità. Continuando a restare fermi agli slogan, temo che non difenderemo più neanche i Paesi d'origine. Con questo spirito noi entreremo nel semestre, caro Presidente Tajani, e la ringrazio per il minuto supplementare, perché noi pensiamo che questo semestre sia una gigantesca opportunità per recuperare il gusto e la passione e anche lasciatemelo dire, proprio pensando al Rinascimento per fare rinascere non soltanto la nostra economia ma i nostri valori che sono la cosa più bella che abbiamo. Buon lavoro a tutti noi.